Domluva s některou z afrických zemí nebo s Tureckem, aby uprchlické zařízení bylo zřízeno tam, třeba financováno Evropskou unií. Tam aby se uprchlíci registrovali a na dálku, aby žádali o azyl v Německu nebo v jiných zemích, které je chtějí. A aby po prověření šli do těchto zemí. Pokud je ovšem nikdo nebude chtít, pokud azyl na dálku nedostanou, tak by do Evropy nemohli přijít.